Wielu z moich przedmówców wzywało tutaj Konfucjusza, niektórzy wzywali do powrotu do zasad logiki Arystotelesa, odwoływano się do chrześcijaństwa, wspominano walkę z antysemityzmem, walkę o czyste powietrze, o klimat, a tak naprawdę powinniśmy mówić o powrocie do święta Dionizosa. Mamy do czynienia z jednym wielkim teatrem. Komisja zaproponowała, Rada przycięła, Parlament Europejski przywrócił. Myślę, że słowem kluczem powinien być tu kompromis. I naprawdę powinniśmy tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt mówili o tym moi koledzy z grupy ECR abyśmy w tym teatrze nie przekroczyli ram czasowych, które spowodują takie same straty finansowe w budżetach i w portfelach obywateli Unii Europejskiej, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.